Așteptările cetățenilor europeni sunt ca, în 2011, instituțiile europene să se concentreze asupra creării de noi locuri de muncă și a Europei sociale. În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru transport și turism, îmi exprim regretul că ați amânat pentru 2011 Cartea albă pentru viitorul transportului european. Acest document este esențial atât pentru viitoarea perspectivă financiară, cât și pentru viitorul politicii de coeziune, pe care am început deja să le discutăm. Din programul de lucru pentru 2011 subliniez importanța inițiativelor legislative privind protecția datelor cu caracter personal, îmbunătățirea securității informațiilor și a rețelelor prin standarde și recomandări pentru achiziții publice, semnătura electronică și recunoașterea mutuală a mecanismelor pentru identificarea și autentificarea electronică. Aceste inițiative sunt absolut necesare pentru implementarea agendei digitale și pentru realizarea pieței interne, inclusiv în domeniul serviciilor. De asemenea, așteptăm cu interes inițiativa legislativă privind rețelele inteligente de energie. Acestea sunt necesare atât pentru a putea prelua electricitatea produsă din surse de energie regenerabile, în care statele membre au investit masiv în ultimii ani, cât și pentru pregătirea infrastructurii necesare pentru vehiculele electrice. Voi încheia spunând că agenda digitală și eficiența energetică, domenii care contribuie atât la crearea de locuri de muncă, cât și la competitivitatea Uniunii Europene, împreună cu Europa socială, ar trebui să fie principalele noastre priorități pentru